virðulegi forseti alþingismenn ræða í dag skýrslu rannsóknarnefndar það er þyngra en tárum taki hvernig búið er að leika íslensku þjóðina undanfarinn áratug þar kalla ég stjórnvöld útrásarvíkinga bankamenn endurskoðendur og eftirlitsstofnanir til ábyrgðar skýrslan er afar vönduð og faglega unnin og ég þakka öllum þeim aðilum sem komu að vinnslu og gerð skýrslunnar fyrir ómetanlegt starf þetta starf var unnið svo sannarlega í þágu þjóðarinnar og eins og ég segi fyrr er skýrslan afar vönduð hljóð í salnum nú liggur þessi úttekt fyrir og ekki dettur

árabilinu nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og sjö ég sem framsóknarmaður deili ekki við dómara það er komin niðurstaða og margar rangar ákvarðanir voru teknar það kemur fram í skýrslunni en málin eru nú komin í farveg og sumum þeirra búið að vísa til saksóknara sárindi eru mikil og spurningarnar margar sem vaknað hafa við lestur skýrslunnar hjá þjóðinni og dómstólar landsins hafa síðasta orðið í þessu ferli sem nú er farið af stað skýrslan er sá grunnur sem við verðum að nota sem stökkpall til bættrar framtíðar fortíðinni getum við því miður ekki breytt en við getum haft áhrif á nútíðina og ekki síst á framtíðina

og leyndarhjúps að vera lokið eftir þau ósköp sem gengu hér yfir á haustdögum tvö þúsund og átta en er því lokið ég bið ráðherra hæstvirtrar ríkisstjórnar og stjórnarþingmenn að íhuga þessi

apríl síðastliðinn sem dæmi með leyfi forseta yfirlýsing íslands og alþjóðagjaldeyrissjóðsins um icesave var ekki borin undir breta og hollendinga til samþykktar né synjunar hann segir efni yfirlýsingarinnar vera trúnaðarmál er þetta það gagnsæi sem við erum að kalla eftir eftir að skýrslan kom út trúnaðarsamband leynihjúpur ég hvet stjórnvöld til að leggja aukinn kraft og fjármagn til rannsóknaraðila og dómstóla því þjóðin þarf á því að halda nú að þessi mál verði afgreidd hratt og af fagmennsku ég á þetta ég má þetta var haft eftir einum gerandanum í útrásinni um borð í flugvél icelandair er hann var með dólgslæti um borð í vélinni þetta viðhorf lýsir sér ef til vill einna best þeirri firringu sem þessir menn voru haldnir sem komu íslandi á kaldan klaka en þegar upp var staðið og við sjáum það í skýrslunni áttu þessir menn ekki neitt alls ekki neitt þeir veðsettu allt sem þeir komust yfir bótasjóði tryggingafélaganna lífeyrissjóði landsmanna þeir voru á góðri leið með að ná tökum á auðlindum þjóðarinnar til veðsetningar fyrir sjálfa sig engu var eirt skýrslan er viðamikil og ekki var nokkur leið að lesa hana yfir á þessum stutta tíma sem liðinn er frá birtingu hennar en ég valdi því úr kafla sem snerta innihald þessarar ræðu minnar enda var það einfalt mál því skýrslan er afar vel upp sett þessi ræða mín snýr að alþingi og lagasetningu undanfarinn rúman áratug ég hef mínar hugmyndir og hef sett þær fram hér í ræðum sem ég hef flutt að mínu mati má rekja þessar hörmungar sem við lentum í til lagasetningar laga númer tvö nítján hundruð níutíu og þrjú um evrópska efnahagssvæðið miklar deilur spruttu á alþingi í aðdraganda þessarar lagasetningar en á þessum tíma voru kratar og sjálfstæðismenn í ríkisstjórn var það mat margra lögspekinga að e e s samningurinn fæli í sér fullveldisafsal þjóðarinnar og það hefur nú heldur betur komið á daginn gekk svo langt á þessum árum og deilurnar voru svo miklar í samfélaginu að framsóknarflokkurinn klofnaði í afstöðu sinni til málsins meginuppistaða e e s samningsins er hið svokallaða fjórfrelsi sem gengur út á frjálsan flutning vöru fólks þjónustu og fjármagns án landamæra innan evrópusambandsins þarna var lagður grunnur að því gerræðislega og taumlausa fjármálakerfi sem þróaðist hér og í evrópu sem varð okkur að lokum að falli inn í þetta umhverfi er samfylkingin nú að draga okkur að vísu með fulltingi vinstri grænna er það þetta sem við þurfum nú að dæla hundruðum milljónum í umsókn að bandalagi sem riðar nú til falls eins og íslensku bankarnir forðum evrópusambandið er hugmyndafræðilega gjaldþrota og nokkur ríki sambandsins eru fjárhagslega gjaldþrota þó ekki sé búið að tilkynna það opinberlega en það sjá það allir sem sjá vilja að svo er ríkisbankarnir voru einkavæddir á grundvelli evrópureglna í upphafi síðustu aldar við sjáum nú hvaða afleiðingar það hefur þegar ríki afsalar sér löggjafarvaldi eins og gert var með e e s samningnum alþingi tapaði yfirsýninni á lagasetningu því þær voru óteljandi reglugerðirnar og tilskipanirnar sem evrópusambandið hefur sturtað yfir löggjafann það leiðir hugann að því hvers vegna alþingi er ekki styrkt faglega og fjárhagslega í kjölfarið af samþykkt laganna um evrópska efnahagssvæðið löggjafinn þurfti á því að halda þá að hafa þol og styrk til að takast á við breytt umhverfi lagasetningar hví er alþingi og löggjafarvaldið ekki varið betur ég er þess fullviss að óvönduð lagasetning undanfarinna ára á hluti í því hruni sem við stöndum frammi fyrir hér fara mál í gegn sem vitað er fyrirfram að standast ekki stjórnarskrá alþjóðasamningar voru á gráu svæði gagnvart gildandi lögum dómsmál undanfarinna ára sanna það og samanburður við norðurlöndin varðandi þetta er sláandi okkur í óhag eftir að ég tók sæti á alþingi hef ég komist að raun um að innviðir alþingis sem stofnunar eru fúnir það er með ólíkindum hvað vantar upp á faglega lagasetningu og nefndasvið alþingis er ekki að skila því starfi sem ætlast er til sem ráðgefandi aðili við lagasetningu alþingismenn eiga að koma úr öllum starfsgreinum samfélagsins ekki er það hægt það er ekki hægt að aðeins einsleitur hópur lögfræðinga með sérfræðiþekkingu á lagasetningu séu alþingismenn þess vegna geri ég ríka kröfu til þess að alþingi sé ráðgefandi fyrir þingmenn og aðstoði þá á faglegan hátt í störfum sínum því raun er það hlutverk stofnunarinnar starfsmenn alþingis eiga að starfa fyrir alþingismenn lögfræðisvið alþingis þarf að stórefla yfirstjórn þingsins verður að taka þessi orð til sín hví er löggjafinn ekki varinn af starfi lagaprófessora sem hafa fasta stöðu við þingið hví er ekki starfandi lagaráð eða lagaskrifstofa sem hefur það hlutverk að lesa yfir lagafrumvörp sem lögð eru hér fram hér þarf að taka til hér er verk að vinna í raun er búið að flytja lagasetningarvaldið út til ráðuneytanna í skjóli langrar hefðar meirihlutastjórna þetta er algjörlega óásættanlegt skömmu eftir hrunið sagði háttvirtur þingmaður ragnheiður ríkharðsdóttir hér úr þessum ræðustól að þingmenn upplifðu sig eins og kassadömur var þingmaðurinn að vísa til þess að alþingi væri eins og afgreiðslustofnun framkvæmdarvaldsins og tek ég undir þessi orð þingmannsins þessi staða alþingis er algjörlega óásættanlegt og í raun óþolandi alþingi má ekki stunda kranalagasetningu og samþykkja frumvörp nánast órædd frá aðilum úti í bæ ekkert hefur breyst þrátt fyrir allsherjarhrun heillar þjóðar engin endurskoðun hefur átt sér stað í starfsháttum alþingis engin ný vinnubrögð hafa verið boðuð áfram er keyrt á gömlu vinnubrögðunum við verðum að læra af mistökunum og fara í naflaskoðun líka hér á alþingi við verðum að hafa kjark og þor til að horfast í augu við vandamálin og viðurkenna brotalamir stjórnkerfisins stjórnmálaflokkanna og stjórnsýslunnar allrar ég heiti því að ef framsóknarflokkurinn og þegar hann fer í ríkisstjórn á ný mun ég beita mér fyrir því persónulega að innviðir alþingis verði sterkir og alþingi verði það löggjafarvald sem því er ætlað í stjórnarskrá fyrsta skrefið í þessa átt er frumvarp um lagaskrifstofu alþingis sem ég hef nú þegar lagt fram og farið fram fyrsta umræða um ásamt þingmönnum framsóknarflokksins og hreyfingarinnar það eru fleiri atriði sem ég hefði viljað komast yfir í þessari ræðu

stjórnarfrumvörp sem snúa að stjórnlagaþingi því eins og alþjóð veit studdi framsóknarflokkurinn minnihlutastjórnina falli gegn því að stjórnlagaþingið mundi komast hér á dagskrá til að búa til nýja stjórnarskrá það var svikið eins og flestir vita framsóknarflokkurinn styður það persónukjörsfrumvarp sem nú liggur fyrir og framsóknarflokkurinn styður það þjóðaratkvæðagreiðslufrumvarp sem nú liggur fyrir rammalög um þjóðaratkvæðagreiðslur ég skora á ríkisstjórnina að koma þessum málum á dagskrá og útkljá þau á þessu þingi og svo þau verði að lögum það er mikilvægt til þess að við náum að fóta okkur í uppreisn á ný skýrsla